Prezidentské voľby v tejto krajine sú dôležitým občianskym rozhodovaním o charaktere štátu, pretože demokraticky volený prezident tejto krajiny koncentruje vo svojich rukách rozhodujúcu politickú moc. Voľby, ktorých jednoznačným víťazom sa stal Vladimír Putin, sprevádzajú viaceré výhrady zo strany opozície, ktorej lídri však získali len malú podporu verejnosti.

Preto je, myslím, na mieste rešpektovať skutočnosť, že v Rusku v súčasnosti ešte nie je vyprofilovaná žiadna výrazná politická sila, ktorá by pre nás, ale najmä pre občanov Ruska, predstavovala reálnu alternatívu k súčasnej moci. V zdravej spoločnosti musí prebiehať otvorený politický dialóg v slobodnom mediálnom prostredí, a to by malo byť našim hlavným cieľom aj pre Rusko, aby aj v súčasnosti ešte neúspešná opozícia v novom slobodnom prostredí mohla ukázať svoj reálny politický potenciál.